Hvala za vprašanje. Torej, problema odpadne embalaže smo se lansko lansko leto lotili v treh korakih. Prvi korak je bila sprememba ta uredbe, ki ste, te uredbe, ki ste jo omenili. Na podlagi te uredbe smo, naj bi bilo odpeljano skupno deset tisoč osemsto ton. Za ta namen smo sklenili tripartitne pogodbe med nami, komunalami in pa izvajalci, za ena cela petnajst milijonov evrov. Drugi korak pa je bil interventni zakon, ki je začel, ki je bil sprejet osemindvajsetega decembra. Javni razpis je bil takoj v januarju narejen, potem smo ga zaradi spremembe količin, ki jih je inšpekcija ugotovila, ta razpis nekoliko spremenili in podaljšali rok. Ta rok za oddajo ponudb se je končal, je se je iztekel dvajsetega tretjega. In res je, kot ste pravilno ugotovili, za nekaj sklopov, torej za sklop A dva, B dva in C dva nismo prejeli nobene ponudbe, kar pomeni, da moramo za te sklope, razpise ponoviti in jih tudi bomo. S tem, da bomo sklope razdelil na manjše količine, ker menimo, da je bil problem v tem, da so bile količine prevelike. In če bo šlo vse po sreči, tako kot si želimo, naj bi potem nekje junija objavili, koga smo izbrali na tem razpisu in takrat naj bi se začelo to embalažo odvažati. Ko se pa tiče tistih sklopov, kjer pa smo, kjer pa so bile prijave, pa pričakujemo, da bomo, po tem, ko prispele ponudbe, ocenimo glede skladnosti z merili preverjene dokumentacije, to naj bi zaključili v tem tednu in v v začetku prihodnjega tedna, računam, da bomo odločitev o oddaji naročila tudi objavili. Za tem pa sledi glavni korak, to je pa sistemska ureditev. Namreč, poskrbeti moramo za to, da vsa embalaža, ki gre na trg, je tudi plačana, kar pomeni, da je treba znižati mejo petnajst ton na nič, urediti urediti potem poročanje, da do takšne situacije, kot se nam je zgodila, ne pridemo več.